A jelentés, amit Benifei kollégám készített akivel egyébként fogyatékosságügyben kiválóan együtt tudtunk működni nagyon fontos célokat akar elérni.

A legnagyobb gondot én abban látom, hogy a választópolgárainknak ez a jelentés, ami a migrációval kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, nem ad elegendő választ.

A fiatalok munkanélkülisége egyes tagállamokban tragikus mértéket öltött. Az Európai Unió állampolgárainak hogy magyarázzuk azt meg, hogy ők most kevésbé fontosak számunkra, mikor az Európai Szociális Alap 3 kal történő emelését javasolják? Amiben viszont egyetértünk, az az, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Unió területére érkező bevándorlók előtt világosak legyenek a jogok, illetve a kötelezettségek. Világosan meg kell különböztetni a gazdasági migránsokat és a menekülteket. Az utóbbiak ugye valóban jogosultak ezekre a szolgáltatásokra. El kell kerülni azt a hibát is, hogy mi mondjuk meg az Európai Unió minden tagállamának, hogy hogyan cselekedjenek. Mert a jelentésben nagyon sok olyan rész van, ami kizárólag tagállami hatáskörbe tartozik, avagy még nincs konszenzus az adott kérdésben a tagállamok között.